La agencia Frontex es un instrumento de la Europa insolidaria, de la Europa de los muros y las vallas, de la Europa cómplice de que el Mediterráneo se haya convertido en una gran fosa común. Por tanto, la propia actividad de la agencia Frontex es en sí misma una violación de los derechos humanos. Frontex es sinónimo de deportaciones masivas, de vulneración de derechos fundamentales en las fronteras, de redadas racistas y de operaciones militares en el Mediterráneo para impedir la llegada de inmigrantes. Por culpa de este control de fronteras, miles de personas no tienen otra alternativa que poner sus vidas en manos de las mafias para poder llegar a Europa. El personal de Frontex miraba desde la cubierta de su barco mientras pescadores turcos, griegos y voluntarios de ONG salvaban vidas afirmaba hace unas semanas un voluntario que participó en el rescate de una embarcación de trescientas personas que se dirigía a Lesbos. Frontex y respeto de los derechos fundamentales son una contradicción, y esto no se resuelve con un mecanismo para presentar quejas.